Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Mein Eindruck ist, dass wir uns hier in der politischen Bewertung des Putsches in Mali alle einig sind.

Damit ist das Problem der Besatzung und dieser einseitigen Unabhängigkeitserklärung noch nicht gelöst. Ich begrüße ausdrücklich, dass wir als EU das, was wir gut können nämlich humanitäre Hilfe leisten zugesagt haben und das sicherlich auch sehr bald dort zum Einsatz kommen wird.

Ein Problem zeigt sich in dem Zusammenhang, nämlich dass wir von der Westsahara angefangen über Mauretanien, Mali, Niger, Tschad, Sudan, aber auch im Süden Algeriens und im Süden Libyens eine ganz begrenzte Staatlichkeit dieser Länder feststellen können. Da ist nicht sehr viel Präsenz von staatlichen Organen, mit der Folge, dass dort ein Vakuum entstanden ist, in dem sich terroristische Organisationen breit machen. Wir müssen auch dafür sorgen, dass insbesondere der Export von kleinen, leichten Waffen, der in Afrika die Instabilität fördert, gestoppt wird.